Vreau să i adresez colegului următoarea întrebare crede că trebuie să tratăm toți refugiații la fel? Trebuie să ne jucăm cu viața copiilor, a femeilor, nu ar trebui să vedem cauza, pentru ce vin acești oameni, vin de plăcere?

Sunt nevoiți să plece și unii mor pe drum sau sunt aruncați în apele mărilor.